Gospodine predsjedniče, arbitražni postupak između Hrvatske i Slovenije, kontaminiran velikim skandalom, došao je kraju. Nakon što su slovenski član Arbitražnog suda Sekolec i slovenska zastupnica Drenik uhvaćeni kako razmjenjuju povjerljive informacije, Hrvatska koja je u dobroj vjeri ušla u arbitražu napustila ju je jednoglasnom odlukom Sabora. Postupak koji je trebao riješiti spor unio je tako još više prijepora u odnose dviju država i dodatno zatrovao priču oko razgraničenja. A što sad? Susjedi i partneri moraju sjesti i ponovno se dogovoriti oko novog rješenja. Ovim putem apeliram na Komisiju i ostale države članice da uvaže činjenicu da je jedna članica opravdano napustila arbitražu i ne priznaje odluku suda koji je, izlaskom Hrvatske iz postupka, izgubio svaki legitimitet u ovom slučaju. Pritisak na Hrvatsku da prizna ovakvu arbitražu značit će izravno svrstavanje uz jednu članicu protiv druge te suptilno odobravanje netransparentnosti i korupcije u međunarodnim institucijama. Bio bi to velik korak u krivom smjeru za Europsku uniju!